Er hat christliche Minderheiten, die relativ gut stehen, wie ein Teil der christlichen Armenier.

Deshalb ist es unsere Aufgabe, den Iran in seiner ganzen Vielfalt wahrzunehmen und dafür zu sorgen, dass die religiösen Minderheiten dort geschützt und unterstützt werden. Im Gegensatz zu einer Vorrednerin bin ich durchaus der Meinung, dass es sinnvoll ist, sich regelmäßig mit dem Iran zu beschäftigen. Wir haben dies immer wieder auch mit dem scheinbar monolithischen Ostblock getan. Heute haben wir ein freies Mittel und Osteuropa.